Hvala za besedo, spoštovani predstavniki vlade, poslanke in poslanci, v parlamentu zelo različno gledamo na stvari, kar je seveda prav, in jaz bom vseeno poskušala proračun pogledati malo bolj s pozitivne strani, kot sem že na odboru za finance povedala, da proračun ni samo računovodski dokument, ampak je tudi ogledalo, države v smislu nemih ekonomskih politik in prioritet, pror računa sta socialno družbena in razvojno naravnana in sledita trem ključnim usmeritvam, dosegamo nominalni presežek v javnih financah in po dolgih letih, ko smo imeli minus v blagajnah, imamo končno, pozitivni saldo in nadaljujemo z javnofinančno konsolidacijo, znižujemo javni dolg in Slovenija je druga država v Evropi, ki je najbolj uspešna in najhitreje znižuje javni dolg, kar pomeni, da smo manj zadolženi in več ustvarimo, zagotavljamo srednjeročno uravnoteženost javnih financ in nenazadnje proračuna sta usklajena s fiskalnim pravilom, kar potrjuje tudi fiskalni svet, glede na to, da se govori in so očitki, da proračun ni socialno naravnan, v proračunu za leto dva tisoč dvajset namenjamo za socialno varnost ena cela dve milijardi evrov, kam gre ta denar, tu imam en spisek in si bom vzela čas in si in bom prebrala, samo nekaj socialnih transferov in mislim, da se lahko skorajda vsak državljan najde v nekem socialnem transferu, in to so: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, izredna denarna socialna pomoč, pogrebnina, posmrtnina, državna štipendija, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence, subvencija malica za dijake, subvencija kosila za učence, brezplačna pravna pomoč, oprostitev RTV-prispevka, vinjeta za velike družine, varstveni dodatek, subvencija najemnine, dodatek za veliko družino ne glede na materialni položaj družine, kjer ni cenzusa, pomoč ob rojstvu otroka ne glede na materialni položaj družine, starševski dodatek, tudi ne glede na materialni položaj družine, materinsko očetovsko in starševsko nadomestilo, plačilo prispevka za socialno varnost od minimalne plače v primeru štirih ali več otrok ne glede na materialni položaj družine, petdesetprocentno znižanje letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu za družine z vsaj štirimi otroki ne glede na materialni položaj družine, vračilo davka na motorna vozila za družine z vsaj tremi otroki, tudi ne glede na materialni položaj družine, to je samo en del socialnih transferov in ostalih pravic, da ne naštevamo še, še vseh ostalih, in o tem, ali je naša država oziroma naš proračun socialno naravnan ali ne, znesek ena cela dva dve milijardi predstavlja dvanajst procentov proračuna in to ni majhen znesek, res pa je, da se je potrebno tu vprašati, ali so razdeljeni pravično, in dejstvo, da imamo pri rekordni zaposlenosti vedno več socialnih transferov, verjetno kaže na to, da v sistemu obstajajo o, da so v sistemu anomalije in zato pravzaprav ne razumem določenih partnerjev, predvsem tudi v koaliciji, da nasprotujejo določenim ukrepom, ki bi te, ukrepe oziroma te nepravilnosti odpravile, mislim, da, se mora delo v Sloveniji izplačati in prvi korak pri tem je vlada že naredila, da smo zvišali minimalno plačo in pa tudi znižali znižali davčno obremenitev dela, s samo dohodninsko lestvico in tudi s tem, ko smo razbremenili regres, v proračunu je namenoma tudi tristo devetintrideset milijonov za znanost, kar je bistveno več kot pretekla leta, denar usmerimo predvsem v javne raziskovalne zavode, usposabljanja in razvoj znanstvenih kadrov ter raziskovalno opremo, spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti ter pospeševanje tehnološkega razvoja spodbujanje investicij in razvoj turizma so zelo pomembne, teme za to namenjamo sto triindevetdeset milijonov in s tem želimo povečati dodano vrednost in konkurenčnost podjetij, tudi v razvoj kakovostnega in dostopnega zdravstva, preventivo, izboljšanje zdravstvene oskrbe, uspešnejše delovanje zdravstvenega sistema namenjamo sto osemindevetdeset milijonov, poleg tega, da tri cele tri milijarde evrov prispeva za to še zdravstvena blagajna, za izobraževanje in šport namenjamo ena cela dve devet milijarde evrov, kar pomeni osemnajst procentov proračunskih sredstev, in s tem zagotavljamo kakovostno vzgojo in izobraževanje, enajst procentov proračuna, kar pomeni ena cela ena milijarde evrov, namenjamo investicijam in več kot polovico teh sredstev namenjamo financiranju železniškega in cestnega prometa ter njune infrastrukture in nenazadnje za pokojnine več ko šeststo tisoč upokojencev letno namenjamo približno pet milijard evrov, pri čemer državni proračun namenja malo manj kot milijardo, in za leto dva tisoč dvajset je predvideno usklajevanje pokojnin in pa tudi izplačila letnega dodatka, za kar je namenjenih sto petinštirideset milijonov evrov, verjetno se vsi strinjamo, da nikoli ne bomo imeli proračuna, s katerim bi bili vsi zadovoljni, vendar menim, da sta v danih možnostih dopolnjena predloga proračuna pripravljena optimalno in upoštevata, ne, učinke nekaterih zakonov, ki v prvotnih predlogih niso bili upoštevani, saj tudi niso bili še sprejeti, upoštevajo se tudi opozorila fiskalnega sveta, s tem ko je upoštevan finančni učinek davčnih sprememb, naknadno so zagotovljena sredstva tudi za gradnjo zahodne obveznice, slovenska obvoznice Slovenska Bistrica, in pa tudi sredstva za povečanje števila v programih javnih del, če na koncu povzamem, menim, da imamo pred seboj dobro dopolnjena predloga proračunov, saj imata v letu dva tisoč dvajset za štiristo petnajst milijonov oziroma nič cele osem osem procentov BDB presežek, prav tako v dva tisoč enaindvajset za šesto šestinpetdeset celih šest milijonov presežkov, zniževali bomo javni dolg, povprečno na leto za štiri pa štiri pa pol odstotkov, zagotavljamo srednjeročno uravnoteženost javnih financ in na podlagi vseh politik, ki so opredeljene v proračunu, v proračunu, omogočajo stabilno delovanje, poleg tega pa sta dopolnjena predloga proračuna tudi skladna s fiskalnim pravilom, in na koncu razmišljam, da tako, kot je družinska blagajna omejena in ni vreča brez dna, je prav tako tudi državni proračun in res ne razumem nekaterih, ki na eni strani želijo obremenjevati proračun predvsem s projekti, kateri, v za projekte, določene v določenih občinah, na drugi strani pa potem, govorijo da proračun ni razvojni, da ni socialen, da nima zelenega preboja in ne vem kaj še vse in da ga ne bodo podprli, s tem se kaže odgovornost in vedeti je potrebno, da v manjšinski vladi, ki ima, kakršno imamo zdaj, nosijo veliko večjo odgovornost tudi opozicijske stranke pri nesprejetju proračuna, pri pri nesprejetju proračuna, odzvala bi se še na kolega, Širclja, glede fiskalnega privila nihče ni rekel, da je treba fiskalno pravilo ukiniti, ampak smo, govorili, da bi bilo potrebno oziroma bi bilo smiselno iz zakona o fiskalnem pravilu izločiti omejeno sporno formulo in ohraniti zgolj vsebinsko opredelitev, da morajo biti javne finance, javne finance srednjeročno preko celotnega cikla poslovnega cikla uravnotežene, potrebno bi bilo bolj preprosto pravilo brez metodologije proizvodnje vrzeli, ker je pač ni mogoče pravilno oceniti, če dam samo za primerjavo recimo švedsko fiskalno pravilo, je bistveno bolj preprosto in učinkovito, čeprav tako kot naše pravilo temelji na dikciji izravnanosti javnih financ čez celoten poslovni cikel, pa ne uporablja koncepta proizvodnje vrzeli, pravilo je, da toliko, kot jo kot je država s proračunskimi primanjkljaji potrošila, potrošila več v času recesije, mora nadoknaditi s proračunskimi presežki v času konjunkture in ravno temu je namenjeno fiskalno pravilo, ki vas zavezuje, da v dobrih časih ustvarimo presežke in si ustvarimo rezervo za slabe čase, omenili smo tudi, in kar je najbolj pomembno, da iz fiskalnega pravila vzamemo javne investicije, saj gre to za naložbe, ki bi koristile naslednjim generacijam, in če zaradi tekočih zadev omejijem omejimo javne investicije, ki jih ponavadi najlažje in najhitreje porežemo, bi to prizadeli oziroma prizadenemo bodoče generacije, zato je bilo naše mnenje, da bi bilo prav, da se začnemo o tem pogovarjati, in morda doseči vsaj konsenz glede interpretacije ocen fiskalnega pravila v smislu, da formulo ne uveljavljamo kot točkovno vrednost, pač pa bi morali določiti interval, znotraj katerega bi se smeli gibati v proračunu načrtovani javni izdatki za prihodnje leto, in na koncu bi se odzvala še, na kolegico Anjo Bah Žibert, da se je vlada odločila za črni scenarij, ne, vlada se ni odločila za črni scenarij, ampak se je odločila za svetlo prihodnost, in vedno ima vsaka stvar dve plati, lahko jo pogledaš iz pozitivne ali negativne plati, ali kot včasih radi rečemo, da lahko je kozarec na pol poln, na pol poln ali na pol prazen. Hvala.